Práve v čase krízy môže rozpočet Európskej únie prispieť k zmierneniu reštriktívnych rozpočtových politík národných vlád a nasmerovať financie do dlhodobo žiaducich investičných projektov. V tejto súvislosti vítam, že správa podporuje plán zaviesť projektové dlhopisy, napríklad v oblasti infraštruktúry.

Euroobligácie sú podľa môjho názoru osobitnou témou a ich zavedenie podporujem, pretože sú logickým pokračovaním v integračnom procese a sú aj jeho prehĺbením.

Okrem nepriaznivých hospodárskych dopadov narúšajú aj solidaritu medzi členskými štátmi. Sebecké a krátkozraké delenie na čistých prispievateľov a čistých príjemcov ignoruje hlbšie a dôležitejšie súvislosti európskej integrácie.

Myslím, že práve túto optiku treba použiť aj v diskusiách o rozpočte Únie.